virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um samræmda neyðarsvörun með lögum númer tuttugu og fimm frá þriðja mars nítján hundruð níutíu og fimm var ákveðið að ríkisstjórnin skyldi eigi síðar en þrítugasta og fyrsta desember sama ár koma upp samræmdri

um rekstur vaktstöðvar til að reka neyðarsímsvörun var félagið upphaflega í eigu einkaaðila er nú að mestu í eigu opinberra aðila vorið tvö þúsund og þrjú var sett þar á fót samhæfingarstöð leitar og björgunar sem jafnframt er stjórnstöð almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra í almannavarnaástandi haustið tvö þúsund og fjögur fluttist vaktstöð siglinga í sama húsnæði og loks flutti landhelgisgæsla íslands höfuðstöðvar sínar á sama stað árið tvö þúsund og sex og má segja að þá séu allir helstu viðbragðsaðilar við slysum og náttúruhamförum komnir undir sama þak með stuttum boðleiðum sín á milli varastöð fyrir þessa starfsemi hefur verið byggð upp í húsnæði lögreglustöðvarinnar á akureyri og hefur þar verið komið fyrir varabúnaði fyrir neyðarlínuna og fjarskiptamiðstöð lögreglunnar með frumvarpi þessu hafa lögin um samræmda neyðarsímsvörun verið endurskoðuð í heild sinni og felld að þegar gerðum breytingum á nýjum aðstæðum í frumvarpinu er gert ráð fyrir að rekstur vaktstöðvar verði áfram á á hendi hlutafélags um rekstur slíkra stöðva til þess að tryggja að starfsemi rekstraraðilans sé í samræmi við lög og stefnu stjórnvalda skal dómsmálaráðherra gera samning við rekstraraðilann um fyrirkomulag fjármögnun og þátttöku í rekstrinum þar á meðal eftirlit með stjórn vaktstöðva þá er lagt til að fellt verði á brott ákvæði núgildandi laga um sérstaka samstarfsnefnd

framkvæmdina og var nefndin hugsuð sem vettvangur fyrir sveitarfélögin og fleiri aðila sem vinna að skyldum verkefnum þykir ekki lengur þörf fyrir slíka nefnd þá er í frumvarpinu lagt til að framvegis verði lögin ekki eingöngu miðuð við neyðarsímsvörun heldur við neyðarsvörun sem er víðtækara hugtak er þetta gert í ljósi þess að stöðugt fjölgar öðrum fjarskiptamöguleikum eins og til dæmis sms skilaboðum virðulegi forseti eins og ég sagði áðan rituðum við samgönguráðherra ásamt forstjórum neyðarlínunnar í morgun undir samkomulag

og hann kemur til sögunnar eftir að ákveðið hefur verið að leggja niður samningi sem var undirritaður og gerður fyrir tilstilli ríkiskaupa virðulegi forseti ég hef nú í